En mi país hay un dicho que dice Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero con este documento el señor Tusk parece demostrar que hay corazones que no sienten aunque vean en directo el sufrimiento humano. Tampoco escucha, porque no ha escuchado a este Parlamento, ni está escuchando los esfuerzos que está haciendo la Comisión. El Consejo parece insistir en un camino sobre migración y refugio probadamente equivocado que consiste en alejar, en hacer fronteras más grandes, en impedir cada vez de manera más acuciante las vías legales para la migración. Un camino probadamente erróneo. Esto es lo que el presidente Tusk presenta en su documento. Y así están ustedes liquidando el prestigio de la Unión Europea y sus valores. Y luego se extrañan de que los populismos antieuropeos estén ganando la batalla.